2012 staat tot nu toe in het teken van een falende Unie, een falende euro en het verlies van vertrouwen van de burgers in de mislukte Europese droom. Maar, Voorzitter, er is ook slecht nieuws. Een aantal zuidelijke landen staat op het punt van omvallen. De beurzen van niets vermoedende belastingbetalers in noordelijke lidstaten worden geplunderd onder de noemer solidariteit. Veel burgers in de EU zien de recente ontwikkelingen rond het ESM met lede ogen aan. Voorzitter, als de trend van het afgelopen jaar doorzet, is het nog maar de vraag of wij hier over een half jaar nog staan. Er gaan steeds meer stemmen op in vele landen van de EU om de organisatie EU en de euro op te heffen. Voorzitter, dat juich ik van harte toe.